Curtea de Justiție a confirmat, în 2011, că includerea în sistemul european de comercializare a cotelor de emisie provenite de la nave din țări terțe care pleacă de pe aeroporturile din Uniune sau care sosesc aici este admisibilă din punct de vedere legal.

Problemele cauzate de emisiile generate de aviație pot fi gestionate eficient numai printr o obligație globală de a respecta aceleași măsuri sau de a îndeplini aceleași obiective, prin măsuri diferite.